Panie Przewodniczący! Parlament Europejski w sprawozdaniu wskazuje na liczne działania sugerujące, że nie tylko jest potrzebna nowa dyrektywa umożliwiająca harmonizację czy też dodatkowe uregulowania pomiędzy rozmaitymi stronami w tym wielkim biznesie farmaceutycznym. Zwracam na to uwagę dlatego, że według mojej oceny to, co przegłosowaliśmy, nie daje nam gwarancji na satysfakcjonujący postęp.